Zoals deze een boer krijgt subsidie voor 150 schapen, de Rekenkamer ontdekte dat de ontvanger helemaal geen schapen had, en de uitbetaling was dus onrechtmatig.

Wat dat betreft complimenten voor het werk van de Rekenkamer. Helaas is dit het topje van de ijsberg en voor de achttiende keer op rij blijken met name de Oost Europese en zuidelijke lidstaten het niet zo nauw te nemen met de aanvraag van subsidies en de controle op belastinggeld van burgers uit Noord Europa.